virðulegi forseti umræðan síðustu mínúturnar hefur kannski farið í annan farveg þegar við mátti búast þegar verið er að ræða jafnstórt mál og raun ber vitni það er þá stöðu sem nú er uppi í íslensku samfélagi ég held að það sé óhjákvæmilegt að koma aðeins að þeirri umræðu sem hér fór fram og upplýsa um þann skilning sem að minnsta kosti sá sem hér stendur hefur á þessu máli það er alveg augljóst að sú yfirlýsing eða sú ákvörðun eða sú áætlun kannski öllu heldur sem nú á að senda alþjóðagjaldeyrissjóðnum er unnin af íslenskum stjórnvöldum það er ríkisstjórninni og seðlabanka þingmönnum samfylkingarinnar fyrst og fremst ríkisstjórninni og seðlabanka og er unnin af þeim þetta er einhliða plagg sem íslendingar eru að senda alþjóðagjaldeyrissjóðnum sem verður sent núna á morgun að sögn hæstvirtur forsætisráðherra og tekin fyrir í stjórn alþjóðagjaldeyrissjóðsins á þriðjudaginn þá liggur fyrir hvort alþjóðagjaldeyrissjóðurinn samþykkir þessa áætlun eða ekki þannig er þetta þarf ekki fyrst að spyrja þingið alþingi íslendinga þannig er þetta áður en sent er erindi til alþjóðagjaldeyrissjóðsins í washington að sjálfsögðu hlýtur þessi umræða að koma inn í þingið og þingið þarf að fjalla

þingmenn færu með rangt mál já sem er algerlega fráleitt og það var stuðst við yfirlýsingu seðlabankans frá í morgun þar sem var talað um samningsgerð hér liggur fyrir einhliða áætlun íslenskra stjórnvalda sem er á leiðinni til alþjóðagjaldeyrissjóðsins og þá kann að vera kominn á samningur og það er alveg makalaust í raun og veru að seðlabankinn skuli taka að sér að vera blaðafulltrúi ríkisstjórnarinnar á þann hátt sem hann gerir það er alveg með ólíkindum og kalla þessa áætlun samningsgerð þegar enginn samningur liggur fyrir það er mjög athyglisvert já alveg rétt reyndar hef ég ekki séð þennan samning þetta er allt í lagi virðulegi forseti reyndar hef ég ekki séð þessa áætlun sem seðlabankinn kallaði samningsgerð eða samningsdrög ég hef ekki séð hana og get þar af leiðandi hvorki staðfest það sem seðlabankinn segir eða ekki en hins vegar er mjög athyglisvert að seðlabankinn skuli tjá sig á þennan hátt áður en alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefur fengið tækifæri til að fjalla um þá áætlun sem verið er að senda honum þetta finnst mér vera mjög athyglisvert innlegg í þá umræðu sem hér fer fram ég held að það sé líka rétt virðulegi forseti vegna þeirrar umræðu sem hér fer fram að alþjóðagjaldeyrissjóðurinn er ekki ástæða þess að við erum í þeirri stöðu sem hér er nú um stundir við erum í raun og veru að leita á náðir alþjóðagjaldeyrissjóðsins og höfum óskað eftir láni það hefur líka komið fram að aðrar þjóðir sem kunna að vera tilbúnar að aðstoða okkur í þeirri stöðu sem núna er uppi hafa sett það sem skilyrði að alþjóðagjaldeyrissjóðurinn verði með í för enda er það ofur eðlilegt það er eðlilegt að hingað komi fulltrúar þessarar stofnunar og taki það út íslenskt efnahagslíf og rannsaki það í stað þess að hver einasta þjóð sem hugsanlega mundi vilja leggja okkur lið kæmi hér og tæki upp á sjálfstæðri rannsókn á þeirri stöðu efnahagsmála sem hér er þannig að þetta er ofur eðlilegt og skiljanlegt á allan hátt þetta er forsenda fyrir þeirri aðstoð við getum síðan rætt það sérstaklega hvernig á því stendur að þessi staða er komin upp og kannski ekki síst þá við háttvirtan formann framsóknarflokksins sem hér hefur sig talsvert í frammi í salnum og kallar fram í það er líka athyglisvert að þeir sem rituðu skýrslu nýverið sem landsbankinn óskaði eftir voru að tjá sig einmitt í dag um þá stöðu og nefna þar einmitt að tvö þúsund tvö þúsund og fjögur eða tvö þúsund og sex hafi löngu orðið ljóst að það módel sem var að verða til í bankageiranum gæti ekki gengið eftir þá var á vaktinni að minnsta kosti háttvirtur formaður framsóknarflokksins guðni ágústsson þannig að þetta er í raun og veru mjög athyglisverð umræða sem hér fer fram að þessum orðum sögðum virðulegi forseti er mikilvægt að við lútum að því verkefni sem fram undan er snúum að því uppbyggingarstarfi sem fram undan er sem er vitaskuld það verkefni sem við höfum verkefni númer eitt tvö og þrjú er að tryggja hag fyrirtækjanna og tryggja hag heimilanna í þeirri stöðu sem nú er uppi og við þörfum að fara í samstillt átak um það að efla vinnumarkaðinn og atvinnulífið á nýjan leik annars komumst við ekki út úr þessu það er algert lykilatriði í þeirri stöðu sem við erum í nú að fara sameiginlega í þetta verkefni að vinna okkur út úr þeirri stöðu sem nú er uppi en eigum við ekki að gera það í þeim efnum eru ýmsar leiðir færar háttvirtur þingmaður ögmundur jónasson sem kallar fram í en af því að það var kallað fram í þá er kannski rétt að nefna það ég hef nefnilega hlustað mjög grannt eftir tillögum stjórnarandstöðunnar til uppbyggingar í þessari umræðu og ég held að ég geti sagt það alveg eins og ég stend hér að það eru tvær tillögur sem ég hef tekið eftir það eru tvær

á þeirri stöðu sem nú er uppi og ég ætla að segja að ég er sammála því ég er algerlega sammála því ég tel að hér eigi að fara fram rannsókn og ég tel eðlilegast að það verði utanþingsnefnd sem sett verði á laggirnar á grundvelli löggjafar sem verður sett á þinginu í anda ýmissa rannsóknarnefnda sem hafa verið settar upp ég held að það sé eðlilegast og í þeirri nefnd eigi sæti bæði innlendir og erlendir sérfræðingar þetta er önnur tillagan sem stjórnarandstaðan hefur sett fram hin tillagan er sú að það fari fram kosningar hin tillagan er sú að fram fari kosningar og ég er sammála því þær munu fara fram

þetta eru þær tillögur sem hér hafa verið lagðar fram ég er nokkuð viss um að við hljótum að skoða það mjög vandlega að auka en þetta eru þau lykilatriði sem hér hafa verið sett fram það

okkur kann að finnast sem þá stöðu sem nú er uppi varðandi það að vera með evru krónu og svo framvegis þá er alveg ljóst að í næstu viku þegar ætlunin er að koma á ný upp virkum gjaldeyrismarkaði sem er forsenda þess að við getum snúið við þeirri þróun sem hér hefur verið er að við þurfum að styðjast við krónuna við höfum tvo valkosti í þeim efnum það er annaðhvort að festa gengið eða setja krónuna á flot ef við festum gengið þá þurfum við alveg óheyrilegt magn gjaldeyris til að styðja við það og ég leyfi mér að fullyrða að við höfum ekki aðgang að þeim gjaldeyri hinn valkosturinn er að setja krónuna á flot og þá verðum við að grípa til aðgerða mikilla aðgerða það hefur verið kynnt hér sú vaxtahækkun sem er talin einn liður í mörgum við að reyna að byggja upp gjaldeyrismarkað hér hefur einnig komið fram að mikilvægt er að grípa til gjaldeyrishafta það er hvað varðar fjármagnsflutninga úr landinu það hefur einnig komið fram í þessari umræðu að til þess verði að grípa hér er um að ræða atriði sem skipta sköpum við að snúa þessari þróun við og til þeirra verður gripið það er enginn að hækka vexti vegna þess að menn hafa gaman af því það gera sér allir grein fyrir því hversu alvarlegt það er en það væri gaman að heyra af því að háttvirtur þingmaður guðni ágústsson hefur tekið að sér það hlutverk að vera yfirgjammari í dag það væri gaman að heyra hvaða hugmyndir hann hefði og hvernig ætti að reyna að koma gjaldeyrismarkaðnum á stað í næstu viku það væri mjög fróðlegt því að þá dugar kannski ekki þegar verið er að kalla eftir sjónarmiðum og rökum þá dugar það ekki eitt að gjamma fram í